Ich habe nur eine ganz kurze Frage Worauf gründet der hochgeschätzte Kollege seine Aussage, dass Gehirnschläge zunehmen?

Die amerikanischen Studien belegen das Gegenteil.